Der Begriff Nachhaltigkeit wurde vor über 300 Jahren von Hans Carl von Carlowitz in Deutschland geprägt.

Die Frage, wie wir Nachhaltigkeit gestalten, wirkt sich unmittelbar auf unsere Gegenwart wie auf unsere Zukunft aus.

Für mich war im Agrarausschuss wichtig, dass wir die Berücksichtigung aller drei Säulen der sozialen, der wirtschaftlichen und der umweltpolitischen als gleichwertig nebeneinander betrachten. Nachhaltigkeit kann funktionieren, wenn sich wieder ein Gespür für Regionalität und Produktionsprozesse in den Primärprodukten entwickelt. Die soziale Säule im ländlichen Raum mit Tourismus, gelebter Dorfkultur mit Vereinswesen wie freiwilliger Feuerwehr und Musikkapellen bildet mehr als nur Lebens und Arbeitsraum. Laut einer Studie wird die Weltbevölkerung auf neun Milliarden Menschen ansteigen. Das stellt uns Landwirte vor große Herausforderungen. Es geht einerseits um Nahrungsmittelproduktion, aber auch um knapper werdende Flächen aufgrund von Infrastruktur und Wohnraum. Lassen Sie uns endlich aufhören, Land und Forstwirtschaft als Problem zu sehen, sondern erkennen Sie mit uns die Landwirtschaft als Teil der Lösung an.